Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass auf meine Initiative hin diese mündliche Anfrage so viele Unterstützerinnen und Unterstützer hier im Parlament gefunden hat und sie so zeitnah durch die Kommission beantwortet wird.

Wie Sie wissen, erhalten kleine und mittlere Unternehmen aufgrund der Globalisierung zunehmend Konkurrenz aus anderen Ländern, u.

auch aus Schwellenländern außerhalb der Europäischen Union. Darin liegen große Herausforderungen, aber auch große Chancen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, um Wachstum sicherzustellen und um die Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmen zu fördern, müssen sich kleine und mittlere Unternehmen an internationalen Aktivitäten beteiligen, davon sind wir Liberale überzeugt. Dies betrifft den Import und auch den Export, dies betrifft die ausländischen Direktinvestitionen, natürlich auch als ausländische Subunternehmer oder bei der Nutzung ausländischer Zulieferunternehmen.

99 aller Unternehmen in der Europäischen Union sind kleine und mittlere Unternehmen. Aber nur 29 der kleinen und mittleren Unternehmen in der EU führen Produkte ein, davon 50 aus Ländern außerhalb des Binnenmarkts, und nur 25 der kleinen und mittleren Unternehmen in der EU führen Produkte aus, davon 50 in Länder außerhalb des Binnenmarkts. Das heißt, unsere kleinen und mittleren Unternehmen sind noch nicht voll in den Weltmarkt integriert. Hier liegen noch Chancen, und es geht jetzt um die Frage, wie wir die kleinen und mittleren Unternehmen darin unterstützen können, ihre Aktivitäten im außereuropäischen Ausland zu verstärken. Nicht besonders viele kleine und mittlere Unternehmen kennen die staatlichen Unterstützungsprogramme, wie etwa das Enterprise Europe Network oder Informationsquellen wie die Marktzugangsdatenbank und den Export Helpdesk Darüber hinaus existieren auch entsprechende Angebote auf nationaler und regionaler Ebene. Es stellt sich die Frage, welche konkreten Maßnahmen die Kommission plant, um die kleinen und mittleren Unternehmen besser über die verfügbaren Werkzeuge und Programme zu informieren. Und wir würden gerne wissen, was die Kommission beabsichtigt zu tun, um Transparenz und Klarheit für kleine und mittlere Unternehmen in diesem Förderdschungel zu schaffen.

10. Dezember 2009 beabsichtigt die Kommission, produktspezifische Listenregeln in die Durchführungsverordnungen zum modernisierten Zollkodex zu integrieren, d.

diese Regeln rechtsverbindlich zu machen. Die bisherige, seit Jahrzehnten bewährte Regelung, wonach die letzte wesentliche Be und Verarbeitung einer Ware deren Ursprung begründet, soll durch zahllose produktspezifische Ursprungsregeln beim Import in die EU ersetzt werden. Wir fürchten, dass dies zu mehr Bürokratie führt und vor allen Dingen kleine und mittlere Unternehmen nachteilig betrifft. Wir glauben, dass dies nicht mit dem Small Business Act für Europa in Einklang zu bringen ist!

Wie wird die Kommission sicherstellen, dass sicherheitsbezogene Anpassungen und Änderungen am modernisierten Zollkodex nicht den bestehenden vereinfachten Verfahren widersprechen und zu Wettbewerbsnachteilen führen?